Vážená paní předsedající, nárůst nezaměstnanosti je vedle kolapsu na finančních trzích jedním ze dvou hlavních problémů, které přinesla současná hospodářská krize. Jsem přesvědčen, že pokud chce Evropská unie tento nárůst zvládnout, musí se vyhnout jakémukoliv protekcionizmu. Dále jako klíčové vidím koordinaci jednotlivých opatření v rámce Evropské unie. Nutná jsou přitom opatření, která budou motivovat lidi, jež přijdou o zaměstnání, aby se snažili nalézt nová pracovní místa. V tomto kontextu hodnotím pozitivně návrh, který žádá, aby z tzv. Fondu pro přizpůsobení se globalizaci mohli urychleně čerpat finanční prostředky lidé, které současná ekonomická krize připravila o práci. Otázkou však je, zda nejdeme při úpravách pravidel globalizačního fondu až příliš daleko.

Nutná je přitom spoluúčast členských států a nezapomeňme také na zjednodušení správy fondu. Dámy a pánové, zcela jistě se shodneme na tom, že udržení zaměstnanosti a vytváření nových pracovních příležitostí v době dopadu finanční a ekonomické krize je jedním z klíčových úkolů Evropské unie. Připravovaný summit Evropské unie k zaměstnanosti by v tomto kontextu měl jasně stanovit společný rámec a konkrétní návrhy a měl by také učinit definitivní tečku za diskuzí o změně globalizačního fondu.